Panie Przewodniczący Parlamentu!

Bo jeżeli w sprawach strategicznych takich jak polityka energetyczna, polityka klimatyczna, polityka imigracyjna, także kwestie personalne nie powrócimy do tego, co było, co gwarantowało sukces struktur europejskich przez lata, do działań na zasadzie konsensusu, i będziemy się nawzajem przegłosowywali przez chwilową większość, chwilową mniejszość, to wówczas myślę, że sukcesu jako Unia nie osiągniemy.